Powiązanie szkoleń zawodowych z potrzebami obywateli oraz rynku pracy stanowi jeden z kluczowych elementów wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej. Nie można zatem nie doceniać roli, jaką spełnia Cedefop. Sprawozdanie za rok 2010 utwierdziło mnie w przekonaniu o efektywności Cedefop. Dowodzi tego między innymi systematycznie wzrastająca liczba osób korzystających z jej publikacji i portalu Europass. Uważam jednak, że istotne jest zwiększenie zaangażowania Cedefop w strukturalne działania na rzecz kształcenia zawodowego, w tym we wprowadzenie systemu oceny skuteczności szkoleń.